Ja, gospod poslanec Siter, glede vaših navedb CSD Zasavje, kamor sodi Trbovlje, vaše navedbe ne držijo. CSD Zasavje eden najbolj kadrovsko okrepljenih centrov za socialno delo, zato so tudi dobili samo eno dodatno zaposlitev. Je eden izmed redkih CSD-jev, ki je do zdaj bil devetdesetprocentno kadrovsko, okrepljen in bo z novo, zaposlitvijo dvaindevetdesetcelaenainštirideset- procentno kadrovsko okrepljen, kar je eden izmed najbolj, trenutno eden najbolj kadrovsko okrepljenih centrov za socialno delo. Glede dodatne, te številke štirsto petdeset, sicer mi ni poznana. Številka, ki jo imam jaz je pol nižja, pa vendarle, dodatno smo, kot rečeno, kot sem že tudi prej vso argumentacijo v zvezi s kadrovanjem podala, mi budno spremljamo kadrovsko kadrovsko zasedenost centrov za socialno delo, predvsem so pa izhajali iz obstoječega stanja, naredili smo podrobne analize po enotnih kriterijih in ugotovili, da seveda to, kar ves čas ponavljam, da so centri različno kadrovsko okrepljeni, in na tej podlagi tudi razdelili teh triinsedemdeset novih zaposlitev, tako da v v celi sumi so zdaj centri socialno delo sedeminosemdesetprocentno kadrovsko okrepljeni. Tisto, kar bi pa rada posebej, izpostavila, je pa to, da je seveda, kot veste, s prvim desetim bila reorganizacija centrov za socialno delo. Da istočasno poteka avtomatizacija postopkov, informativni izračun prvi dvanajsti, masovni, kot veste, smo ga mogli zaradi tveganja, možnosti kolapsiranja sistema umakniti iz zakonodaje in zato sem že takoj v mesecu oktobra pripravila po nujnem postopku spremembe in dopolnitve zakona o urejanju pravic iz javnih sredstev. Pa vendarle, kljub tem, kljub tveganjem, smo seveda ohranili informativni izračun, ki se je pričel s prvim marcem, kar pomeni, da se za vse te letne dajatve, stranke ne bodo potrebovale ponovno vlagati, vloge, to pomeni za štipendije, vrtce, subvencije, malice in pa kosila. Ko bo seveda ta pravica iztekla, bo sistem avtomatsko generiral, kar pomeni, seveda v praksi manj administrativnega dela. Prav tako, kot veste, smo z prvim marcem začeli z, uvedbo sistema Krpan. Tudi Krpan bo omogočal manj administrativnega dela. Prvotno je bila, odločitev prejšnjega vodstva, da se z uvedbo Krpana prične prvega januarja, mi smo to zadevo zamaknili dva meseca in se jo lotili malo drugače, in sicer na ta način, da smo najprej v s prvim februarjem ravno v Zasavju začeli s pilotnim projektom, ki se je izkazal, je pokazal pozitivne rezultate, zato smo se odločili, da s prvim marcem dalje pričnemo z uvedbo Krpana še po ostalih centrih za socialno delo, vendar postopoma. Kaj to pomeni? Vsak teden bomo priklopili en center za socialno delo, to tudi pomeni, da bodo vsi centri za socialno delo imeli enako podporo vseh informatikov, in pa seveda obeh ministrstev, tako Ministrstva za delo in pa Ministrstva za javno upravo. Vsak teden torej en CSD. Budno spremljamo, kako, odzive na terenu in seveda primerno odreagirava obe ministrstvi. Računamo, da nekje, konec meseca junija bodo vsi bo na vseh centrih za socialno delo ta sistem, tudi uveden. Zakaj vam vse to pripovedujem? Ravno zaradi tega, ker to so seveda stvari, s katerimi avtomatiziramo postopke in ki bodo prinesle tudi seveda odpravo določenih administrativnih opravil. In na tej podlagi bomo potem v, konec meseca junija pripravili en tak dokument in tudi nadaljnje kadrovsko ocenili ponovno, nadaljnjo kadrovsko potrebo po centrih za socialno delo. Absolutno, budno bomo to spremljali, in kjer bodo se pokazale potrebe po dodatnih kadrih, jih seveda tam tudi, zagotovili. Hvala lepa.